Dacă ne uităm spre vestul Uniunii, vedem că un parlament, cel islandez, dezbate retragerea din negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la estul Uniunii, vedem că un parlament, de data aceasta cel ucraininean, dezbate cum se poate apropia această țară de Europa, după ce cetățenii ucrainieni ne au arătat luni de zile că sunt gata să moară pentru Uniune. Așa cum o subliniază textul rezoluției depuse de grupul meu politic, una dintre condițiile impuse de Uniune pentru semnarea Acordului de asociere cu Ucraina, și anume eliberarea Iuliei Timoshenko, a fost respectată. Celelalte două condiții, și anume cea referitoare la justiție și cea referitoare la sistemul electoral trebuie să fie și ele urmărite cu atenție.

Ucraina are de a face cu provocări importante și s ar putea ca Acordul de asociere să pară o perspectivă mult prea subțire pentru această țară. De aceea, cred că trebuie să oferim Ucrainei, ca și unei alte țări din est, Moldovei, o perspectivă clară de aderare.